Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že je třeba velmi tvrdě ze strany Evropského parlamentu odsoudit násilí, které se děje proti Rohingyům. Ale nemělo by to být pouze formální odsouzení, to je, podle mého názoru, málo. Hlásím se k těm kolegům, kteří říkají, že by to v případě, že Barma a ostatní země nezmění svoji politiku, mělo mít vliv na naše vztahy, vztahy Evropské unie a zemí Evropské unie s těmito státy. Mělo by to mít i konkrétní ekonomický dopad, a to zvláště na Barmu, která zde byla zmiňována, která je původcem všeho zla. Je třeba to takto jasně říci, je nepochopitelné, že Rohingyové nemají občanství.